Izvoli. Hvala, predsednik za besedo. Jaz tukaj, jaz sem zelo skeptik pri tem, pri temu predlogu zakona, moram povedati prav pošteno, jaz vem, da je ta pobuda in ta zakon s strani Levice dobronameren in tudi v enem določenih delih se tudi veliko strinjam s temi zadevami. Glejte, je nedvomno, da je nepremičninski trg podivjal, kaj bi to pomenilo kdo diktira cene nepremičnin, trg, ponudba in povpraševanje, nič drugega, manj stanovanj, ko je na trgu, večje so cene, in bodisi tu za odkup ali pa za najeme, seveda tukaj pol so tisti, ki na to zadevo profitirajo, bi rekli, ne, izkoriščajo ta sistem, zdaj, Levica bi z zakonom hotela omejiti, regulirati to zadevo, ne, ampak glejte, jaz bom tako, kar smo že povedali, bom še enkrat povedal, ne, da predlagatelj živi s predlogom omejiti cene storitev, ki se oblikujejo prosto na trgu, to moramo paziti, v tem moramo biti zelo pazljivi, nam osebno, v SAB-u, tudi meni osebno, je to nesprejemljivo, nesprejemljivo, da za dejavnost, ki se odvija na prostem trgu, uvajamo dodatno regulacijo, ne smemo, to je proti vsaki logiki Evrope, ne gre, mi če bomo začeli sprejemati tak tip zakona, ker bomo posegali v suvereno gospodarstvo, posamično, podjetniško, obrtniško, kam bomo prišli, ne moremo, ni prav, ni prav, imam pa druge zadeve, ki, ki bom z, z velikim veseljem še poudaril, ne, ustava seveda zagotavlja svobodno gospodarsko pobudo, tu moramo mi spoštovati, in tudi zakonodajalec, da ima pravice do presoje, ne, toda to mora imeti druge argumente in tehtne razloge, kot, kot je povedal kolega Rajh, ne, jaz mislim, da tukaj tehtnih razlogov v tem trenutku ne vidim in ni, da ne govorimo, kaj, kaj bo tu predstavljalo do samostojnih podjetnikov, tako da ne vem, po moje se bo to kar nekdo premislil in vrnil ali pa bo opustil dejavnost, jaz mislim, da bo ta zakon vsakem primeru, kakor vidim, lahko, verjetno bo sprejet, bojim se, a sigurno pa veto od državnega zbora, če bo, državnega sveta in če bo veto državnega sveta, pa se bo to pokazalo pomanjkljivosti, ali bo treba popravljati ali ali kako drugače, ne, jaz mislim, da to naj bi, bo, naj ne bi vaša pobuda pa bila, ki je dobra za določene zadeve, pobuda državi, da začne razmišljati resnično o pomanjkanju nepremičnin stanovanj in hiš predvsem za mlade družine, kako dobiti način, da začnemo graditi ne socialna stanovanja, ampak neprofitna stanovanja, kar sta dve zadevi, popolnoma drugačni in ločeni, socialna stanovanja morajo zagotavljati občine za določene prebivalce njihove, kar je, ampak neprofitna stanovanja se jih ne gradi v Sloveniji že dolgo dolgo let, na tak način bi seveda tudi zagnali gospodarstvo, to je prva zadeva, ker vemo, da je pomanjkanje, na tak način bi pomagali družinam tukaj bi jaz apeliral tudi na ministrstvo za finance ali kakor drugi, da bi kakšno shemo dobili tudi do kreditov, da lahko mladi dobijo možnost priti do lastništva, zdaj moramo mi nekaj paziti, veste, tisto, kar si je povedal kolega Luka prej, ob statistike zunanje, ja, je res, se strinjam, ampak moramo paziti nekaj, Slovenija je država, ki po prebivalstvu ima največjo stopnjo lastniških nepremičnin, to je podatek, mi moramo vedeti, da v Švici, v Franciji, na primer Veliki Britaniji, ni nepremičnin privatnih v glavnem so državne, občinske in glavnem so najemnine, ne povsem, glavnina, tukaj pa je vsak lastnik vsega v Sloveniji in tudi zaradi tega dostikrat smo tudi omejeni za določene zadeve, investiciji infrastrukturne zadeve in vse, kar gre, ker moramo vedno odgovarjati, kdo, ker je nepremičnina sveta po ustavi, ampak dajmo mi zdaj razmišljati, da bi država začela resno resno razmišljati o nepremičninah, o stanovanjih za mladino, za družine. V Italiji pred tridesetimi ali štiriindvajsetimi leti, se mi zdi, približno, sem bral en podatek prejšnji teden, so ustanovili eno inštitucijo, ki se imenuje IACP, to ni bilo nič drugega ko tisto, kar mi tukaj vedno se losamo, to je javno-zasebno partnerstvo med državo in privatniki, ki začnejo graditi stanovanja, zdaj, tukaj jaz vem, ne, tukaj so takoj alergični nekateri, ne, kakor vidijo, da pride državni denar in pa da se meša kapital in da govorimo o neprofitnih zadevah, ne, vidijo takoj slabo plat vsega tega, kar ni res, javno-zasebno partnerstvo čisto v tem primeru lahko in dober izziv, da skupaj z državo in skupaj s privatniki začnemo zidati neprofitna stanovanja, to bi bil en dober izziv in mislim en dober predlog tudi, da začnemo razmišljati o tej poti, bom povedal, da ta zadeva naj bi se tudi že delala v marsikaterem kraju, kjer so privatne lastnine, parcele, in pa občine dogovorile, da gradijo stanovanja neprofitna skupaj pa dajo na trg, obremenijo obe inštituciji, če tako lahko rečemo, in si pomagajo, če drugače ne gre, ne, ker normalno da privatnik in podjetje samo bo gradilo za profit, zato pravimo tukaj v javno-zasebnem partnerstvu, ker se lahko regulira tista streha, tista maksimalna cena za prodajo stanovanj, katero vemo, zakaj in kakšna je, vemo točno, koliko stane kvadratni meter hiše, točno, razen če damo direkciji, ki dela na provizijo, bojo cene višje za katerokoli investicijo v Sloveniji, ampak pustimo stvar, to je druga, izhodna, tukaj moramo vedeti, da cene so znane, ma ja, ne, če sem hotel samo to povedati da v bistvu, jaz ne bom mogel potrditi osebno ta, ta, zakon, tu tudi vemo, posegamo v suvereno, odločanje ali pa, kot bi rekel, delo samega trga, tam nepremičninar je imel svoje, svoje delo, tu je opravljal svoje dejavnosti in država tukaj nima kaj dosti po mojem mnenju opravljati s tem, se opravičujem, ampak jaz tega vidim tako in po gospodarstvu in da bomo mi diktirali, tempo samim podjetnikom in s tem, ki se ukvarjajo, ki so samozaposleni, ki niso na plečih države, in moramo tudi tu pomisliti, ne, bomo delali samo škodo državi, ne pa dobro, tako da jaz osebno tega zakona, kot sem že omenil, ne bom podprl. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Jožef Lenart ...